su finalidad es legalizar la entrada y la estancia temporal en un país del que el solicitante no es nacional o residente.

del que no puede hacerse un uso incorrecto. Es preciso recordar que la política común de la Unión en este ámbito tiene como finalidad preservar la integridad del asilo como instrumento de protección para el perseguido, priorizando los principios de la Convención de Ginebra y del Protocolo de Nueva York, aplicando criterios comunes para la identificación de personas auténticamente necesitadas de protección internacional y garantizando un nivel mínimo de beneficios comunes en todos los Estados miembros a favor de dichas personas. El asilo es, por tanto, un instrumento de carácter humanitario, solidario y, por ello, exclusivo en cuanto a su fin y su naturaleza.